Monsieur le Président, je considère que cette question est une question en forme de mise en cause personnelle. Non, je n'ai pas honte, Madame, parce que j'ai pris la peine de dire que je considérais les années de plomb comme des années difficiles pour l'Italie. Je considère les années de plomb comme des années difficiles pour l'Italie!

Je me suis personnellement intéressée à cette période. Donc, non, je n'ai pas honte, je ne mets pas en cause les victimes, je mets en cause l'utilisation par les députés italiens de la séance du jeudi après midi réservée aux affaires des droits de l'homme pour une question qui est une question italo brésilienne. Je pense que l'Union européenne et j'espère que c'est en ce sens que M.